Na początku chciałbym podziękować koledze Guido Milana za sprawozdanie w sprawie nowego impulsu dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury. Jak wiemy jest to kolejne sprawozdanie spośród wielu wcześniej już opracowywanych na ten temat dążących do uregulowania tego sektora w Europie. Podstawą sukcesu będzie przedstawienie przez Komisję Europejską jednego rozwiązania obejmującego nie tylko wszystkie kategorie produktów i aspekty środowiskowe sektora, ale także linie budżetowe i zasady rynkowe, w tym unijnego znakowania jakości. Europa ma realną szansę na dołączenie do grona światowych liderów w tej dziedzinie.

Aby to wykorzystać, trzeba jednak podjąć wysiłek i stworzyć jednolite wspólnotowe prawo obejmujące sektor akwakultury.

Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo dobre sprawozdanie i co do merytorycznej zawartości nie mam uwag.